Ma, curiosamente, non ha ricordato che il vento più forte viene dalle nuove generazioni, quelle che vivono l'Europa come loro casa, rifiutano i muri, sono delusi dalla Brexit e chiedono più Europa, più opportunità per crescere, per condividere, per avere un futuro di cittadini europei. A trent'anni dal lancio del programma Erasmus, si è detto, nove milioni di giovani, e non solo giovani, hanno sperimentato la mobilità educativa, formativa, la pratica di cittadinanza attiva, di volontariato, di sport ma rappresentano, appunto, solo il 5 dei giovani europei. Per questo la commissione per la cultura e l'istruzione ha chiesto un segnale forte nella prossima programmazione pluriennale, per mettere davvero i giovani al centro delle politiche europee. Il gruppo SD, come già richiesto anche dal Governo italiano lo ricordava la prima la Presidente Kammerevert si batterà per ottenere la moltiplicazione delle risorse stanziate attualmente, perché prendiamo sul serio l'impegno assunto, anche nel Libro bianco del Presidente Juncker, di avere almeno il 20 dei giovani coinvolti. Dobbiamo però rendere il programma più accessibile, facilitare il sistema di riconoscimento dei crediti e le competenze non formali, invitare le università ad applicare pienamente gli accordi di apprendimento come parte obbligatoria della mobilità, anche su piattaforme, aumentare l'entità delle borse e introdurre agevolazioni come la European student card da noi proposta per accedere a facilitazioni e servizi in tutta Europa. Vogliamo ripristinare la mobilità per gli studenti delle scuole superiori e rafforzare la mobilità nella formazione professionale e nell'apprendistato, rendendo più accessibili i partenariati scolastici, arricchendo i contenuti di apprendimento e rafforzando la partecipazione all' e Twinning Va raccolta la sfida educativa tra gli immigrati e i rifugiati, anche sostenendo progetti di integrazione e corridoi educativi.